Nous avons, je le crois, les instruments et les outils financiers adéquats au niveau européen et notre responsabilité, c'est d'agir ensemble aux niveaux local, régional, national et, bien sûr, européen.

J'ai entendu vos préoccupations.

Nous avons tous les devoirs de la mobilisation.